Rozmawiamy tu dzisiaj o płacy minimalnej w kontekście transportu międzynarodowego, choć wbrew pozorom nie o samą wysokość płacy tutaj chodzi. Same stawki godzinowe, narzucone niezgodnie z traktatem między innymi polskim przedsiębiorcom przez Francję i Niemcy, to tylko wierzchołek góry lodowej. Pozostała część tej góry, która może zatopić ten sektor w Polsce i innych krajach Europy Wschodniej, to częste kontrole, konieczność kosztownego tłumaczenia dokumentów, nieproporcjonalne kary finansowe sięgające setek tysięcy euro czy obowiązek utrzymywania przedstawicielstwa za granicą. Spełnienie tych wymogów to ogromny wysiłek finansowy często przekraczający możliwości przedsiębiorców. Komisja podjęła co prawda odpowiednie kroki prawne, ale zakres tych działań jest zbyt wąski. Ograniczenie problemu tylko do przewozów tranzytowych to zdecydowanie za mało.

Czy Komisja zajmie się tym wątkiem? Pozostaje otwarte także pytanie o przyszłość co Pani Komisarz planuje zrobić, aby podobne przepisy nie zaczęły obowiązywać w innych państwach? Stan niepewności prawnej, z którym mamy dzisiaj do czynienia, to największy problem. W obecnej atmosferze jak nigdy dotąd potrzebujemy skuteczności i determinacji Komisji w realizacji jej podstawowych zadań.